Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Najprije bih želio zahvaliti gospodinu Predi na odličnom izvješću i generalno na njegovom radu na promociji europskog puta Bosne i Hercegovine.

U ime ALDE grupe pozdravljam korake koje je Bosna i Hercegovina učinila dosada, među kojima je svakako najmarkantniji predaja zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji.

Takav će vjerojatno i ostati, ali važno je da se nastavi. Nije jasno kako će Bosna izgledati na kraju toga puta i ovo izvješće ne daje odgovore na neka ključna pitanja kao što su ustavne promjene, struktura Bosne i Hercegovine. Daju se samo načelni zahtjevi, odnosno očekivanja, ali nije ni zadaća Europskog parlamenta u ovom času da daje rješenja i odgovore na ta vrlo komplicirana pitanja.

Prvo je koordinacijski mehanizam, koji je najkompliciraniji koji je ijedna zemlja imala na putu prema Europskoj uniji, a drugo je samo jedan primjer iz zajedničkog akcijskog plana, odnosno reformskog plana koji govori o budžetskoj konsolidaciji, smanjenju javne potrošnje, ograničenju mirovinskih, socijalnih i zdravstvenih troškova što je zahtjevno za svaku zemlju, a za Bosnu i Hercegovinu posebno. I to vjerojatno nije ni najteža zadaća i zato je važno nastaviti unutarnju komunikaciju, traženje zajedničkih rješenja. I još jedanput na kraju puna potpora ALDE grupe Europskom putu Bosne i Hercegovine, naporima njenih građana i jednako tako potpora Komisiji i gospodinu Hahnu na njegovim naporima i aktivnostima koje se tiču pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.